Vážená paní kolegyně, já mám radost, že jste tak optimistická v této kauze.

Dovolte mi tedy jenom jednu otázku Vy opravdu věříte tomu, že české orgány mohou nějakým způsobem tu situaci vyřešit ve chvíli, kdy se jedná o potenciální střet premiéra země?